Fundusz Solidarności umożliwia reagowanie w obliczu dużych katastrof, zarówno wewnątrz Unii, jak i w państwach kandydujących.

Niezbędne wydaje się jednakże ustanowienie precyzyjnych zasad finansowania, nie zawsze bowiem Fundusz wykorzystywano zgodnie z oczekiwaniami beneficjentów. Dotychczasowa praktyka w zakresie likwidacji następstw klęsk żywiołowych pokazuje, że pomoc realizowana w jego ramach często bywa mocno spóźniona względem potrzeb.

Bardzo dobrym rozwiązaniem jest zatem wprowadzenie formy dziesięcioprocentowej zaliczki, dzięki czemu niektóre działania będą mogły zostać uruchomione niezwłocznie. Pomocne może okazać się również wydłużenie okresu wydatkowania środków, a także terminu składania aplikacji. Pozytywnie oceniam umożliwienie częściowego finansowania przebudowy lub poprawy uszkodzonej infrastruktury celem wzmocnienia jej odporności na wypadek ewentualnej kolejnej katastrofy. W niektórych przypadkach pomogłoby to niemal całkowicie odbudować zniszczone obiekty. Warto również rozważyć rozszerzenie pomocy w przypadku klęsk o zasięgu regionalnym.